Przede wszystkim gratuluję konsekwencji, z jaką Komisja Europejska, za sprawą komisarz Thyssen, wprowadza kolejne regulacje, które materializują Europejski filar praw socjalnych. Nowa dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy jest ważna dla wszystkich pracowników Unii Europejskiej, ale szczególnie dla tych, którzy podejmują pracę na podstawie tak zwanych niestandardowych czy nietypowych umów. Chodzi o pracę dorywczą, na żądanie, na zlecenie, w systemie czekowym, za pośrednictwem platform internetowych itd. Już dziś jedna czwarta obywateli Unii Europejskiej pracuje w ten sposób, a połowa nowo powstałych miejsc pracy w ostatnich latach ma właśnie charakter takich umów nietypowych czy niestandardowych.

Dlatego nowa dyrektywa jest bardzo ważna i daje pracownikom dodatkowe prawa, to znaczy mają oni otrzymywać szersze informacje, bardziej precyzyjne i mają otrzymywać je szybciej. Przede wszystkim jednak ta dyrektywa obejmie bardzo dużą część z rosnącej rzeszy pracowników na tych nietypowych, niestandardowych kontraktach. Tylko osoby, które pracują mniej niż dwanaście godzin miesięcznie, nie będą podlegały tej dyrektywie. Jest to rewolucja, na której skorzystają szczególnie kobiety, gdyż to one zasilają gros prekariackich stanowisk na rynku pracy. Pani Komisarz, potrzebujemy inteligentnego połączenia elastyczności zatrudnienia z przewidywalnością pracy, bo tylko przewidywalność daje pracownikom poczucie jakiegoś minimalnego bezpieczeństwa.